Señor Presidente, en los últimos años hemos sido testigos de sucesivas muestras de vulnerabilidad de los Estados miembros de la Unión en materia energética y, muy concretamente, en el ámbito del suministro de gas.

La dureza de los últimos inviernos en Europa nos obliga más, si cabe, a hacer todo lo que esté en nuestras manos para evitar situaciones parecidas en el futuro. El suministro energético de la Unión depende en gran parte del exterior, por lo que la diplomacia puede hacer mucho en este campo estratégico. Todos somos conocedores de los esfuerzos de la Comisión en este ámbito —que valoramos y apreciamos—, pero necesitamos dotarnos de mecanismos más directamente efectivos. Debemos tener presente que, en las crisis de suministro que hemos conocido, las reglas de los mercados nacionales y la falta de interconexiones impidieron una ayuda plenamente satisfactoria a los Estados miembros afectados. El Reglamento que vamos a votar pretende ser un firme paso adelante en la solución de este problema. Llevamos mucho tiempo intentando conseguir avances en este asunto, venciendo las dificultades derivadas de las diferentes visiones nacionales, y las negociaciones han sido largas y laboriosas. El acuerdo que hoy votaremos pone de manifiesto que los Estados miembros han superado sus posiciones parciales para aceptar un enfoque mucho más europeo. Una vez aprobado, dispondremos de un instrumento realmente poderoso para incrementar la seguridad del suministro de gas de la Unión en su conjunto. El Reglamento fue aprobado en la Comisión de Industria, Investigación y Energía por unanimidad, después de la feliz culminación de los trílogos con el Consejo. Quiero aprovechar este momento para agradecer a todos los ponentes alternativos su excelente trabajo —que queda reflejado en el texto final—, así como a los miembros de las comisiones que aportaron su opinión y cuyas enmiendas fueron incorporadas al texto en número e importancia significativos. Quiero también agradecer a la Comisión Europea su valioso apoyo a los colegisladores, así como reconocer la generosa colaboración de la Presidencia española del Consejo, que nos tuvo informados en todo momento del estado de los trabajo en su seno. Este Reglamento garantiza la seguridad de todos y cada uno de los ciudadanos europeos, que, a partir de ahora, se encontrarán mejor protegidos en caso de crisis. Se da, además, cierta flexibilidad a los Estados miembros para que puedan incluir clientes protegidos adicionales, tales como los servicios públicos. Pero el legítimo celo de un Estado miembro a la hora de proteger a los consumidores de su mercado nacional debe equilibrarse mediante una obligación de solidaridad hacia los ciudadanos de los demás Estados miembros de la Unión. El Reglamento impone la obligación a las empresas suministradoras de gas de abastecer en caso de crisis a los clientes protegidos durante un período mínimo de treinta días sin interrupción. Asimismo, los Estados miembros deberán construir o renovar infraestructuras propias, de forma que se profundice en la integración del mercado interior de energía y se limite la presencia de islas energéticas. Uno de los logros más importantes de este Reglamento ha sido el de imponer a todos los Estados miembros el flujo inverso en sus interconexiones de gas, respetando los criterios de necesidad y rentabilidad. El flujo inverso permitirá, con inversiones a corto plazo y con un coste asumible, una diversificación sin precedentes del suministro en Europa.

Otro logro del Parlamento es el papel relevante atribuido a la Comisión, que adquiere poder de veto respecto a medidas concretas si estima que pueden poner en peligro la seguridad del suministro de otros Estados miembros. Asimismo, la Comisión ejercerá de forma decisiva la coordinación entre los Estados miembros durante las crisis a través del Grupo de Coordinación del Gas. Este Reglamento ofrece una solución real a un problema real el Reglamento refuerza la seguridad del suministro de gas y obliga a que todos los actores del mercado colaboren para hacer frente a eventuales problemas agudos de abastecimiento. El correcto y eficiente funcionamiento del mercado, la construcción de interconexiones y la diversificación de proveedores y rutas son la mejor defensa frente a futuras crisis. Señor Presidente, el Reglamento relativo a la seguridad del suministro de gas representa un cambio cualitativo profundo, en virtud del cual los Estados miembros abandonan esquemas puramente nacionales para entrar de lleno en una visión ambiciosamente europea.